V mnohých krajinách je družstevníctvo nosným modelom fungovania ekonomiky a v niektorých je dokonca považované za jej novú alternatívu. Družstvá v období krízy preukazujú väčšiu odolnosť ako klasické podniky, čo sa pozitívne odrazilo aj v niektorých regiónoch Európskej únie. Družstevný model má vysokú schopnosť prispôsobiť sa zmenám, reštrukturalizovať svoj výrobný program pre udržanie sa na trhu a predovšetkým má schopnosť udržať si dôveru ľudí. Podporila som správu, pretože poukazuje nielen na výsledky a dôležitosť družstiev pre európske hospodárstvo, ale prichádza aj s konkrétnymi návrhmi, ktoré je potrebné pri premene podnikov zasiahnutých krízou prijať na rôznych úrovniach orgánov.